Ik denk dat de aanpak van de crisis beter en krachtiger moet. Het oprichten van een Europees noodfonds is geen structurele oplossing. Er blijven immers grote schulden bestaan, die waarschijnlijk nooit zullen kunnen worden terugbetaald door landen zoals Griekenland of Ierland. Wat echt helpt zijn harde bezuinigingen, strenge begrotingsdiscipline en bijbehorende automatische sancties.

Laat de Raad dezelfde insteek kiezen bij de aanpassing van het Stabiliteits en groeipact. Bezuinigingen zijn nodig om de crisis te boven te kunnen komen. De meerderheid van dit Parlement zou die voorwaarde ook op de Europese begroting moeten toepassen. Aanvaarding van de 2,9 procent begrotingsstijging is al een zeer ruim compromis. Geen enkele burger begrijpt dat het Parlement nog meer en nog verder wil. Niet doen dus!